Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, Japonsko zdieľa s Európskou úniou mnoho spoločných záujmov, a to nielen v politických otázkach, ale aj v oblasti ekonomickej a obchodnej spolupráce. Napriek tomu, že tak Japonsko ako aj Európska únia patria medzi vyspelé ekonomiky, ich obchodná spolupráca zatiaľ neodráža možnosti zodpovedajúce ich hospodárskemu vplyvu. Lepšej obchodnej spolupráci bránia okrem ciel mnohé bariéry, ktoré Japonsko uplatňuje v oblasti normalizácie, prístupu k verejným obstarávaniam či vládnym zákazkám. Som presvedčený, že je naším záujmom zlepšiť obchodnú spoluprácu s Japonskom, musíme sa však usilovať o to, aby naša spolupráca bola korektná, otvorená, vyvážená a prospešná pre obidve strany.